annað sinn sem mælt er fyrir þingsályktunartillögu af þessu tagi en gildistími fyrstu heildstæðu náttúruverndaráætlunar er tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og átta og rennur því út í lok þessa árs skipulagt náttúruverndarstarf á íslandi nær auðvitað mun lengra aftur í tímann fyrstu náttúruverndarlögin voru samþykkt nítján hundruð fimmtíu og sex og mörg svæði og náttúrufyrirbæri hafa verið friðlýst síðan þá á grundvelli laga um náttúruvernd og sérlaga með heildstæðri náttúruverndaráætlun er hins vegar stefnt skipulega af því að setja upp net friðlýstra svæða sem tryggi verndun lífríkis og jarðminja sem þarfnast verndar byggt á vísindalegum rannsóknum og kortlagningu á náttúru íslands greiningu á alþjóðlegum skuldbindingum og faglegu mati á verndargildi nú eru um níutíu og sex friðlýst svæði á landinu sem ná yfir nær tuttugu prósent af flatarmáli þess nokkur nýmæli eru í náttúruverndaráætlun tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán og má þar nefna að í fyrsta sinn er stefnt að því að friðlýsa vistgerðir annars vegar og hryggleysingja og búsvæði þeirra hins vegar flest svæðanna á áætluninni eru hins vegar friðlýst í því skyni að vernda sjaldgæfar plöntur og vaxtarstaði þeirra einnig er lagt til að friðlýstar verði hundrað sextíu tegundir mosa fléttna og háplantna sem er mesta friðun tegunda sem ráðist hefur verið í eitt svæði er sérstaklega friðað vegna jarðfræði en það er langisjór og nágrenni það svæði verður hluti af vatnajökulsþjóðgarði en hið sama gildir um fjögur önnur svæði á áætluninni vatnajökulsþjóðgarður er nú þegar orðinn stærsti þjóðgarður evrópu og stærsta verkefni í náttúruvernd sem íslendingar hafa ráðist í ég vil nú telja

sex svæðum sem lagt er til að verði friðlýst til að styrkja friðun sjaldgæfra plöntutegunda snæfjallaströnd kaldalón við norðanvert ísafjarðardjúp er mikilvægt svæði fyrir margar sjaldgæfar háplöntur gerpissvæðið sem kennt er við austasta tanga íslands er þekkt fyrir sérstætt gróðurfar en á svæðinu finnast allnokkrar sjaldgæfar háplöntutegundir svæðið er vinsælt til útivistar tvö skógarsvæði á fljótsdalshéraði eru á náttúruverndaráætlun eyjólfsstaðaskógur og egilsstaðaskógur þau eru merkileg meðal annars fyrir fjölda sjaldgæfra fléttna sem þrífast sem ásætur á birki en að auki vaxa þar sjaldgæfar tegundir háplantna tvö svæðanna skóglendi við hoffell og steinadal í suðursveit á að friðlýsa sem hluta af stækkun vatnajökulsþjóðgarðs en þau eru fyrst og fremst verndarþurfi vegna gróðurfars og sjaldgæfra plantna þrjú svæði á hálendi íslands verða friðlýst einkum vegna sérstæðra vistgerða ef áætlunin nær fram að ganga hvað eru vistgerðir kann nú einhver að spyrja vistgerðir eru landeiningar sem búa yfir ákveðnum eiginleikum hvað varðar loftslag berggrunn jarðveg gróður og dýralíf og henta mjög vel til að skilgreina svæði út frá náttúrufræðilegum forsendum og til að meta verndargildi þeirra þetta er í fyrsta sinn sem lagt er til að vistgerðir séu friðlýstar á íslandi en þau svæði sem vernda á út frá þessum forsendur eru hluti skaftáreldahrauns með því að færa út mörk vatnajökulsþjóðgarðs sem áður tilheyrði friðlandi umhverfis lakagíga með því á að vernda svokallaða breiskjuhraunavist sem þekkist líklega ekki utan íslands en við íslendingar þekkjum sem samfelldar mosaþembur á hraunbreiðum því lífríki sem þær hýsa lagt er til að orravatnsrústir verði friðaðar en þar er að finna rústamýravist og sérstæðasta freðmýrasvæði landsins lagt er til að mörk friðlandsins í þjórsárverum verði færð út þannig að það nái yfir allt votlendi veranna þar með myndu bætast við nokkur rústamýrasvæði sem eru utan friðlandsins auk þess sem ákvæði stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar um verndun hins sérstæða votlendis veranna væru uppfyllt jafnframt yrðu friðlýsingarskilmálar þar styrktir og bann lagt við röskun innan svæðisins þá er æskilegt að styrkja friðun guðlaugstungna í sama skyni að auki er lagt til að ráðist verði í almenna friðlýsingu þessara tveggja vistgerða breiskjuhraunavistar og rústamýravistar með vísun til fimmtugasta og þriðju grein náttúruverndarlaga nú er í fyrsta sinn lagt til að dýrategundir verði friðaðar samkvæmt lögum um náttúruvernd en þar er um þrjár tegundir sjaldgæfra hryggleysingja og búsvæði þeirra friðlýst verða búsvæði tjarnaklukku í tjörnum á innrihálsi í berufirði búsvæði bjöllutegundarinnar tröllasmiðs í undirhlíðum í nesjum og búsvæði snigilsins brekkubobba í hvannstóði undir reynisfjalli aðeins eitt svæði er á áætluninni sem er fyrst og fremst friðað vegna jarðfræði langisjór og nánasta umhverfi hans verða friðlýst samkvæmt þingsályktunartillögunni og svæðið fellt inn í vatnajökulsþjóðgarð á svæðinu gefur að finna eins og víðar í þjóðgarðinum einstakt samspil jarðelds og jökla við landmótun eldgjársprungan liggur um svæðið austanvert en hún er lengsta gígaröð sem gosið hefur á landinu á sögulegum tíma langisjór sjálfur er þekktur fyrir náttúrufegurð hæstvirtur forseti þetta eru þau þrettán svæði sem lagt er til að verði friðlýst á næstu fimm árum á grundvelli náttúruverndaráætlunar tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán við val á þessum svæðum voru hafðar til grundvallar tillögur nefndar sem skipuð var fulltrúum umhverfisráðuneytisins náttúrufræðistofnunar íslands og umhverfisstofnunar einnig var haft samband við sveitarstjórnir á viðkomandi svæðum og heimamenn til að kanna lauslega vilja þeirra án nokkurra skuldbindinga af þeirra hálfu framkvæmd friðlýsingar er síðan ferli sem unnið er í samvinnu við sveitarstjórnir og landeigendur og þá verður kveðið nánar á um mörk svæðanna kvaðir sem fylgja friðlýsingunni og hvernig hún fellur sem best að annarri landnotkun samkvæmt náttúruverndarlögum skiptast friðlýst svæði í fimm flokka eftir eðli tilgangi og markmiði verndunar það eru þjóðgarðar friðlönd náttúruvætti tegundir lífvera og búsvæði þeirra vistgerðir og vistkerfi og fólkvangar í flestum tilvikum er ljóst hvaða flokka svæðin þrettán falla í svo sem þau sem felld verða inn í vatnajökulsþjóðgarð en í einhverjum tilvikum getur verið þar um ákvörðun að ræða í friðlýsingarferlinu umhverfisstofnun hefur umsjón með framkvæmd friðlýsingar í samvinnu við viðkomandi sveitarstjórnir og landeigendur ég vil nú víkja nokkrum orðum að framkvæmd náttúruverndaráætlunar og ætla fyrst að fjalla um framkvæmd þeirrar áætlunar sem nú er að renna sitt skeið á enda og síðan hvernig náttúruverndaráætlun tengist öðru skyldu starfi svo sem rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða eins og fram kom í byrjun er þessi áætlun önnur í röðinni en fyrsta heildstæða náttúruverndaráætlunin er í gildi nú til loka þessa árs á tímabilinu bar það hæst að vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður sem er ekki einungis stærsti þjóðgarður evrópu heldur án efa einn sá merkasti þar sem hvergi í álfunni er hægt að sjá landmótunaröfl elds og ísa að störfum með eins greinilegum hætti uppbygging þjóðgarðsins hefur hafist með myndarlegum hætti og ég tel víst að hann verði hornsteinn í ferðaþjónustu og ímynd landsins í framtíðinni og vegur hans og hróður muni vaxa enn hvað önnur svæði varðar þá er staðan fjarri því að vera góð aðeins hefur verið lokið við friðlýsingu eins svæðis guðlaugstungna til álfgeirstungna af fjórtán á fimm árum og annað svæði teigsskógur í skorradal er á lokastigi mikil vinna hefur verið unnin við flest svæðanna fjórtán og er stefnt að því ljúka friðlýsingu sem flestra þeirra auk hinna nýju svæða sem hér hafa verið kynnt ljóst er að nokkur andstaða er við friðlýsingu sumra svæða og einnig má spyrja hvort friðlýsingarferlið sé of þungt í vöfum eða hvort áform um friðlýsingu kalli fram neikvæð viðbrögð kannski að óþörfu rétt er að nefna að nokkur svæði utan náttúruverndaráætlunar hafa verið friðlýst á undanförnum árum oft að frumkvæði sveitarfélaga sem sýnir að víða er skilningur og metnaður á sviði náttúruverndar ég hyggst ræða væntanlegar friðlýsingar við sveitarstjórnir og heimamenn á næsta ári og skoða hvað hægt sé að gera til að þær gangi hraðar og auðveldar fyrir sig í ljósi reynslunnar tel ég líka rétt að umhverfisráðherra geri alþingi grein fyrir framkvæmd náttúruverndaráætlunar árlega ég flutti hér í haust í fyrsta sinn munnlega skýrslu umhverfisráðherra til alþingis um umhverfismál og tel að slíkar árlegar skýrslur séu réttur vettvangur til þess að skýra frá framkvæmd náttúruverndaráætlunar ég vil heldur ekki útiloka að það verði hægt að friðlýsa á tímabilinu fleiri svæði en er að finna nú í náttúruverndaráætlun það kann að ráðast af frumkvæði sveitarstjórna í einhverjum tilvikum en einnig af öðru starfi sem unnið er undir merkjum náttúruverndar og sjálfbærrar þróunar nú er unnið að gerð rammaáætlunar um vernd og nýtingu náttúrusvæða þar sem raða á mögulegum virkjunarkostum eftir hagkvæmni þeirra og verndargildi viðkomandi svæða þegar þeirri vinnu lýkur á næsta ári gefst tækifæri til þess að skoða mögulega friðlýsingu þeirra svæða sem metin eru verðmætust frá náttúruverndarsjónarmiðum eftir þeirri aðferðafræði sem notuð er í rammaáætlun þar á meðal annars að meta verndargildi háhitasvæða en ljóst er að mörg verðmætustu náttúruverndarsvæði landsins eru háhitasvæði við verðum að velja hver þeirra við viljum nota til frekari raforkuframleiðslu og hver við viljum vernda sem náttúrugersemar

þarf að vinna að undirbúningi þriðju áætlunarinnar og styrkja vísindalegan grunn náttúruverndar með rannsóknum og mati á verndargildi hæstvirtur forseti metinn hefur verið lauslega kostnaður við framkvæmd náttúruverndaráætlunar fyrir þau þrettán svæði sem áætlunin tekur til heildarkostnaður við náttúruverndaráætlunina á tímabilinu er áætlaður um sextíu og sjö milljónir króna á verðlagi ársins tvö þúsund og átta þar af er stofnkostnaður fimmtíu milljónir króna en heildar rekstrarkostnaður er sautján milljónir króna eykst hann á tímabilinu eftir því sem friðlýsingum vindur fram þannig verður árlegur rekstrarkostnaður alls sex og hálfa milljón króna á ári þegar friðlýsingum er að fullu lokið á árinu tvö þúsund og þrettán samkvæmt áætluninni

einhverjum þessara svæða með tilliti til aðgengis þjónustu og frekari landvörslu í þeim tilfellum munu verða lagðar fram fjárlagabeiðnir þar að lútandi ég vil ítreka að þetta mat á kostnaði er miðað við að ná fram lágmarkskröfum friðunar en ekki að byggja upp viðkomandi svæði fyrir fræðslu og útivist ég held að fé til náttúruverndar sé vel varið og að það muni eiga við í vaxandi mæli á komandi árum náttúra íslands er sérstök og yfirgnæfandi fjöldi erlendra ferðamanna sem hingað kemur nefnir náttúruna sem helstu ástæðu heimsóknarinnar náttúran er samofin þjóðarvitundinni og vernd hennar er eins mikilvæg og vernd tungunnar og menningararfsins ég tel rétt að skoða hvort við getum þegar við réttum ég tel að þar sé einfaldlega um eðlilegan viðhaldskostnað að ræða að náttúruvernd sé grundvöllur sjálfbærrar nýtingar þeirrar auðlindar sem felst í fegurð landsins lífríki og sérstæðum náttúrufyrirbærum uppbygging landvörslu göngustíga og fræðslu á friðlýstum svæðum gerir okkur kleift að byggja upp ferðaþjónustu samhliða vernd náttúrunnar sums staðar er friðlýsing einföld aðgerð þar sem sérstætt lífríki eða jarðmyndanir fá lagalega vernd með auglýsingu án mikilla kvaða eða framkvæmda á svæðinu á öðrum stöðum er æskilegt og jafnvel nauðsynlegt að ráðast í stígagerð og aðrar framkvæmdir og víða eru tækifæri til að byggja upp útivistarsvæði á friðlýstum svæðum í formi fólkvanga og jafnvel þjóðgarða vernd náttúru landsins er langtíma viðfangsefni sem er byggt á þekkingu á náttúrunni og virðingu fyrir henni og framkvæmt í samvinnu stjórnvalda landeigenda og alls almennings náttúruverndaráætlun er ekki eini þátturinn í því viðfangsefni en gegnir þar lykilhlutverki sú áætlun sem hér er lögð fram er byggð á vísindalegri þekkingu og faglegu mati og ég vonast til þess að umhverfisráðuneytið og stofnanir þess geti hrundið henni í framkvæmd í góðri samvinnu við sveitarstjórnir og heimamenn á hverjum stað og með reglulegri upplýsingagjöf til alþingis sem ég vona að samþykki þessa tillögu hæstvirtur forseti ég hef farið yfir meginþætti tillögu til þingsályktunar um náttúruverndaráætlun tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán og legg til að þingsályktunin verði að